2018. Comisia și Consiliul au cerut reduceri de o jumătate de miliard de euro în privința politicii externe. Comisia noastră a fost împotriva acestei poziții și le mulțumesc colegilor din Comisia pentru bugete care au susținut poziția AFET. În AFET am subliniat trei domenii de mare importanță primul este susținerea vecinătății Uniunii Europene atât în est, cât și în sud al doilea domeniu este finanțarea corectă a politicii externe și de securitate comună și, nu în ultimul rând, a treia prioritate susținerea politicii de extindere în Balcanii de Vest. În ceea ce privește Turcia, Comisia AFET a fost foarte clară vrem ca o parte din fondurile de aderare să meargă către societatea civilă pentru a ne putea asigura că vom avea în viitor, poate, o Turcie democratică la masa discuțiilor.